Chciałabym zadać pani pytanie czy pani przeglądnęła podstawy programowe do wychowania do życia w rodzinie?

Mamy rodzica, który podejmuje decyzję, w jaki sposób będzie się odbywało kształcenie. To jest obowiązek wynikający z przepisów, że dyrektor razem z wychowawcą przygotowują rodzica i dziecko do tejże właśnie edukacji. Wreszcie, czy pani wie, że rodzice wspólnie z nauczycielami ustalają program wychowawczo profilaktyczny, gdzie wszystkie niezbędne elementy, które uznają za ważne w edukacji ich dzieci, muszą wybrzmieć?